Consider că s a ajuns la un bun raport în ceea ce privește măsurile necesare pentru întărirea securității explorării și exploatării zăcămintelor de țiței și gaze naturale din mări și oceane. România, țara mea, ca și Bulgaria, dezvoltă în prezent atât explorările, cât și exploatările de țiței și gaze naturale în Marea Neagră și suntem convinși de necesitatea acestor măsuri de securitate. Aș sugera însă, și aș propune Comisiei Europene, să promoveze aceleași măsuri de securitate în relațiile bilaterale cu țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene în Marea Neagră, și, în primul rând, cu Ucraina, deoarece orice dezastru care se produce în apele de exploatare economică ale Ucrainei ar avea consecințe extrem de negative pentru România, deoarece bazinele de explorare și exploatare sunt extrem de apropiate.